Eh bien, vous avez donc reçu le prix Nobel de la paix, sans d'ailleurs aucune conscience du ridicule et de l'indécence de vos autocongratulations, le prix Nobel de la paix, pour ceux qui ont déclaré la guerre économique et la guerre sociale aux peuples. Vous refusez de voir une chose, c'est que vous êtes haïs par les peuples de plus en plus. Mais regardez, quand Mme Merkel se balade en Grèce ou au Portugal, ou tel ou tel commissaire européen, ce sont des centaines de policiers qui sont mobilisés pour éviter que la foule les lynche. Vous avez fait du continent le plus riche du monde un champ dévasté de souffrances, un nombre inouï de victimes. Vous avez échoué et vous êtes aujourd'hui dans une véritable fuite en avant. La croissance, nulle depuis dix ans dans la zone euro, le chômage qui explose, cette Union européenne qui est une machine à fabriquer de la pauvreté et des chômeurs. Et vous êtes tranquillement en train de mettre en œuvre une véritable dictature, au sens d'ailleurs où l'avait prophétisé M.

Dieu merci, j'entends déjà craquer avec bonheur, je vous l'assure, le mur de Bruxelles.